Incidentele violente din ultima perioadă la adresa minorității rome dovedesc ceea ce am susținut încă dinainte de adoptarea strategiei UE pentru romi, și anume că aceasta va rămâne doar o declarație de bune intenții, atâta timp cât nu este implementată în mod corect și eficient. Simpla adoptare a unei strategii neobligatorii la nivel european nu este eficientă. Acest lucru este dovedit de faptul că majoritatea statelor membre încă nu au stabilit o strategie națională de incluziune a romilor.

Comisia Europeană trebuie, de urgență, să le oblige să facă acest lucru și să nu aștepte până la sfârșitul anului. Este momentul ca problema integrării romilor să fie readusă pe agenda europeană, la cel mai înalt nivel. De aceea, consider că trebuie ca toate aceste task force uri europene de care a pomenit doamna comisar, aici de față, să se ocupe și de problema romilor, în mod particular, și nu adițional.

Nu ne mai putem permite să tratăm cu jumătăți de măsură această problemă profundă și rușinoasă a situației etniei rome cu care se confruntă Uniunea Europeană. Este timpul să se treacă de la vorbe la fapte, pentru că, altfel, riscăm ca Uniunea Europeană să își piardă definitiv credibilitatea.